Ja, najprej glede tega, da je varnost za investitorja večja, če je neprimerne izvajalce izbral. Tu argument ne vzdrži, ker ti isti bodo podpisali izjavo, da je vse okej, enako nadzorniki. Tako da tukaj varnost ni nič večja. Kar se pa drugega dela tiče, ne, zdaj Lista Marjana Šarca ne podpira tega zakona, tako da ne bo dobil zelene luči, če pa bi dobil zeleno luč, če bi bilo stališče podobno, kot je stališče Desusa, potem sem pa jaz javno povedal danes že dvakrat in povem še enkrat, da v takem primeru pa razumemo te pomisleke in jih sprejemamo in predlagamo, da se ta člen spremeni tako, da ostane, da ni potrebna pridobitev uporabnega dovoljenja v primerih, ko, investitor uporablja hišo za lastne potrebe.